Bugetul Uniunii, și în special cheltuielile aferente politicii de coeziune, reprezintă un instrument important care trebuie să rămână la îndemâna statelor membre pentru a depăși criza economică actuală și pentru a duce la îndeplinire obiectivele Strategiei 2020. Dacă ne dorim o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, trebuie cu siguranță să alocăm resurse suficiente politicii de coeziune, cel puțin la același nivel cu cel convenit pentru actuala perioadă de programare. Susțin ideea eliminării condiționalităților macroeconomice deoarece ar fi nedrept să penalizăm regiunile pentru nerespectarea la nivel național a procedurilor legate de guvernanța economică.